Il est aujourd'hui président de la Commission, il a le monopole de l'initiative et nous l'attendons donc au rendez vous qui est le sien avec ce Parlement. Pour éclairer ce chemin, parce qu'évidemment il n'y a pas qu'un LuxLeaks d'autres l'ont dit avant moi, ces affaires d'évasion ou de fraude fiscales existent dans d'autres États membres nous pensons qu'une commission d'enquête peut être utile.

J'ai entendu Jean Claude Juncker plaider en faveur de la concurrence fiscale et je dois avouer mon étonnement, car cette concurrence fiscale est toujours déloyale. Elle devient inacceptable en période de crise, en période de quasi déflation. Le Parlement européen a accordé à Jean Claude Juncker, un Européen convaincu, la confiance. À lui maintenant de prouver que nous avions raison.